was diesen Mann getrieben hat.

Es handelt sich um keinen Einzelfall, es handelt sich um ein Massenphänomen. Nur wenn wir diese Fragen beantworten können, dann können wir auch dem Phänomen Einhalt gebieten. Es ist ein komplexes Problem, weil die Terrorristen vor nichts zurückschrecken und wie es Rückschläge geben wird, die unsere Geduld herausfordern werden. Ich begrüße die Initiative der Kommission, weil sie nicht im symbolischen Handeln stecken bleibt, sondern versucht, die Probleme an der Wurzel zu lösen. Eine nachhaltige Lösung des Problems erfordert Weitsicht, Differenzierungsvermögen und Kombination von militärischen, nachrichtendienstlichen, polizeilichen, sozialarbeiterischen und erzieherischen Maßnahmen. Die Strategie der Kommission baut auf bewährten Instrumenten auf, RAN wird erwähnt, auch die Internetbeobachtungsstelle, die wir bei Europol eingerichtet haben. Das ist sehr wichtig, aber wir brauchen auch besonderes Augenmerk auf eine internationale grenzüberschreitende Zusammenarbeit, daran mangelt